virðulegi forseti háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir sagði að innviðir alþingis sem stofnunar væru fúnir og það væri með ólíkindum hvað vantaði upp á faglega lagasetningu og að nefndasvið alþingis skilaði ekki því starfi sem ætlast er til sem ráðgefandi aðili við lagasetningu þetta er hennar mat á störfum alþingis ég hef hugsað mér að nota svipuð orð það er ágætt að fá að vita ef taka á upp nýja starfshætti úr forsetastóli að við þingmenn fáum einfaldlega að vitað hvað bíður okkar þess vegna ræði ég þetta morgunblaðið fer nefnilega ágætlega yfir þær orðræður og vitnar í þau orð sem háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir á að hafa látið falla þeir geta ekki séð hvað það er í hennar orðum sem olli því að hæstvirtur forseti gerði athugasemdir við ummæli hennar ef það er eitthvað til þess fallið að rýra traust almennings og alþingis þá er það nákvæmlega svona hegðun og orð sem hæstvirtur forseti lét út úr sér